Przyjęcie przez Radę gwarancji dla młodzieży oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży jest potwierdzeniem priorytetowego traktowania przez Unię problemu bezrobocia wśród młodych osób. Niepokojące jednak jest, że, jak wskazują specjaliści od rynków pracy, dane z poszczególnych państw członkowskich o poziomie bezrobocia wśród młodzieży są kompletnie nieporównywalne i bardzo często zaciemniają obraz. Najwyższy czas, by Eurostat wypracował odpowiednie instrumenty badawcze pozwalające porównać skalę tego zjawiska, nie da się bowiem podjąć efektywnych działań jeżeli nie wiemy jaki jest rzeczywisty poziom bezrobocia wśród ludzi młodych w poszczególnych państwach członkowskich czy regionach. Komisja słusznie zakłada, że skala zjawiska jest na tyle niepokojąca, że konieczne inicjatywy muszą być wdrożone jak najszybciej a dostępne środki wydatkowane do końca przyszłego roku.